Doamnă președintă, și iar vorbim de dublul standard. Mă întreb și eu ce proceduri de ar fi fost declanșate, ce voci s ar fi ridicat prin Consiliul Europei, cine și cum s ar fi bătut în piept cu statul de drept dacă aceste lucruri sau lucruri mai puțin grave s ar fi întâmplat într un stat est european. Și când vorbim despre încălcarea flagrantă a dreptului internațional, vorbim doar de sancțiuni pe persoană fizică sau pe persoană juridică? Să fiu mai clar când este vorba despre unii se mențin zidurile la 30 de ani de la căderea Berlinului, iar când vorbim despre proceduri de aderare și încălcarea dreptului internațional, lucrurile pot să continue fără niciun fel de problemă.

Macedonia de Nord așteaptă de 15 ani la porțile Uniunii Europene, iar România tot vrea să intre în Schengen, iar pentru unii se poate, iar pentru alții nu, doar pentru că există condiționalități de natură economică. Și dacă tot veni vorba, onorată Comisie, noi românii îndeplinim toate condițiile.